virðulegi forseti ég mæli hér með frumvarpi um breytingu á lögum um ráðherraábyrgð númer fjögur nítján hundruð sextíu og þrjú með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn sigurður ingi jóhannsson guðmundur steingrímsson siv friðleifsdóttir og margrét tryggvadóttir þetta er í annað sinn sem við leggjum fram þetta frumvarp en frumvarp sama efnis var lagt fram af háttvirtum þingmanni páli péturssyni á hundrað og sextándu löggjafarþingi ástæðan fyrir því að við höfum núna í tvígang lagt þetta mál fram byggist á þeim ábendingum sem komu fram í skýrslu vinnuhóps um eftirlit alþingis með með framkvæmdarvaldinu niðurstöðum rannsóknarnefndar alþingis ályktunum og tillögum þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og þá sérstaklega skýrslu bryndísar hlöðversdóttur um yfirferð á skýrslu rannsóknarnefndar alþingis á atriðum sem gefa tilefni til viðbragða af hálfu þingsins

sem var samþykkt hér af öllum sitjandi þingmönnum var síðan lagt til að það yrði farið í endurskoðun á lögum um ráðherraábyrgð þetta er eitt af því sem við teljum að ætti að koma

frumvarpið er svohljóðandi við tíundu grein laganna bætist nýr stafliður svohljóðandi ef hann af ásetningi gefur alþingi rangar upplýsingar eða við meðferð máls á alþingi leynir upplýsingum

gefur alþingi rangar upplýsingar eða við meðferð máls á alþingi leynir upplýsingum það verði refsivert samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð það voru ýmsar tillögur sem komu fram í þessum skýrslum sem ég fór hér í gegnum sem varðaði raunar starf þinginu og starf ráðherra í þessum skýrslum var einmitt bent á mikilvægi þess að tryggja upplýsinga og sannleiksgildi ráðherra sem best og voru lagðar til fjórar meginbreytingar í fyrsta lagi að mælt verði fyrir um sannleiks og upplýsingaskyldu í stjórnarskránni sjálfri

skýrslur um þá skyldu er ekki mælt fyrir í gildandi ákvæði þótt hana megi leiða af ákvæðum þingskapalaga í öðru lagi var því velt upp hvort brot á upplýsingaskyldu ráðherra ætti að vera refsivert samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð eins og hér er lagt til í þessu frumvarpi komu þar fram þau sjónarmið að eðlilegt sé að brot ráðherra gegn upplýsingaskyldu til þingsins varði refsingu en slíkt er sagt samræmast dönskum rétti í þriðja lagi að reglur um rétt þingsins til upplýsinga og gagna frá stjórnsýslunni verði skýrðar í þingskapalögum í fjórða lagi að skýrt verði í þingskapalögum að hvaða marki upplýsingar um starfsemi hlutafélaga sem eru að hluta eða að fullu í eigu ríkisins teljist vera opinbert málefni með nýjum þingskapalögum var komið til móts við þriðja og fjórða liðinn sem ég fór hér í gegnum áðan en með þessu

verið að koma til móts við þessar ábendingar og breytingar á lögum um ráðherraábyrgð um upplýsinga og sannleiksskyldu ráðherra gagnvart alþingi síðan er mjög mikilvægt einmitt í þeirri vinnu sem er nú í gangi varðandi endurskoðun á stjórnarskrá íslands að hafa það í huga að þetta sé brýnt að kveða einmitt á skýrar á þessa sannleiks og upplýsingaskyldu ráðherra í stjórnarskránni þannig að lög í dag um ráðherraábyrgð taka ekki til ábyrgða ráðherra gagnvart alþingi ef hann greinir því rangt frá gefur þinginu villandi upplýsingar eða leynir það upplýsingum ráðherrar hafa því ekki nauðsynlegt aðhald að mati flutningsmanna og geta freistast til að gefa alþingi rangar eða villandi upplýsingar eða leyna það mikilvægum upplýsingum þetta gefur leitt síðan til óvandaðrar meðferðar mála og jafnvel í framhaldinu náttúrlega að sjálfsögðu orsakað fullkominn trúnaðarbrest milli alþingis og viðkomandi ráðherra ég ætla að fá að nefna alla vega tvö kosið mundi ég segja það að gylfi magnússon fyrrverandi efnahags og viðskiptaráðherra hafi í spurningum til virðulegs forseta

við meðferð mála hér inni á þingi varðandi gengistryggðu lánin jafnvel ákvarðanir sem jafnvel aðrir ráðherrar hefðu þurft að grípa til ef þeir hefðu haft tiltækar þær upplýsingar sem þarna var verið að leyna annað dæmi sem er líka mjög í minni margra er þegar háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson spurði þáverandi fjármálaráðherra steingrím j sigfússon um stöðu mála hvað varðar icesave samninginn síðan þegar kom síðan í ljós á undraverðum tíma

tókst mönnum að semja mjög flókinn milliríkjasamning upp á tugi ef ekki hundruð blaðsíðna þrátt fyrir að viðkomandi ráðherra hafði ekkert kannast við það þegar var spurt um það hér í þinginu flýtirinn var síðan mjög mikill í samræmi við það þegar átti síðan að keyra þetta mál í gegn í staðinn fyrir að tryggja vandaða vinnu þannig að ég tel að þessi tvö dæmi og örugglega fjöldamörg önnur ef við förum í gegnum sögu þingsins sýna það að það er nauðsynlegt að breyta ráðherraábyrgðarlögunum þannig að menn geri sér vel grein fyrir þessari miklu skyldu sem hvílir á ráðherrum varðandi það að gefa alþingi réttar upplýsingar og leyna ekki upplýsingum þegar það er gengið eftir þeim

hæstvirtur utanríkisráðherra hefur gert hann hefur þá farið bara fram á fund til dæmis í viðkomandi fagnefnd þar sem hann hefur getað upplýst þingmenn og tryggt það að þingið geti gegnt sínum skyldum samkvæmt stjórnarskrá

ég tel að það hafi komið fram við mjög vel rökstuddar athugasemdir til dæmis varðandi tíundu grein a að það sé ekki hægt að beita henni síðan í framhaldi af þessu að ákvæði samhljóða því sem hér er verið að leggja til verði sett inn í lögin þannig að lokinni umræðu um þetta mál mundi ég mælast til þess að þetta fari inn í